Monsieur le Président, chers collègues, la politique européenne de cohésion a été créée pour apporter des réponses concrètes, à l'aide de moyens financiers conséquents, à des interrogations suscitées par d'autres politiques européennes. Il s'agissait notamment d'aider les États membres les plus fragiles à affronter la concurrence au sein du marché intérieur. Aujourd'hui, elle doit notamment trouver des solutions aux défis de l'ouverture des frontières et de la libre circulation des personnes, qui sont une très bonne chose mais qui peuvent créer des difficultés transitoires. La question des conditions de vie des Roms est liée à celle de l'ouverture des frontières. Il s'agit d'une question éminemment européenne. Dès lors, il est normal que tous les États membres puissent utiliser le Fonds européen de développement régional, le FEDER, pour construire des logements en faveur des Roms et assurer ainsi une solidarité effective entre les Européens. À travers plusieurs amendements déposés en commission du développement régional, j'ai demandé que cette mesure soit élargie à l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Je me réjouis que cette idée ait été reprise et j'apporte tout mon soutien à ce texte amendé. Selon moi, cette éligibilité accrue du logement à des dépenses cofinancées par le FEDER doit nous faire réfléchir à d'autres évolutions possibles, à moyen et à long terme, que ce soit en matière d'éligibilité de fonds ou de fléchage sur certaines priorités stratégiques.